Ik was zelf ondervoorzitter van die commissie en ik blijf de zaak opvolgen.

Kranten kopten tweede dieselgate is mogelijk. Wel, ik vind het moeilijk te begrijpen dat men blijkbaar niet of zeker onvoldoende leert van de fouten. Neem nu inderdaad de versoepeling van de stikstofnorm. In 2016 werd die ingevoerd en werd het invoeren van praktijktesten op de weg liever gekoppeld aan een afzwakking van die bestaande norm. We hebben tegen die versoepeling gestemd, want alle technologie is beschikbaar om de stikstofnorm in acht te nemen, ook in reële rijomstandigheden en zonder een negatieve impact op de CO2 uitstoot. Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de versoepeling van de stikstofnorm de facto illegaal is, en wat doet de Commissie? Zij gaat in beroep. Goede luchtkwaliteit belangt iedereen aan.